Am votat pentru acest raport, întrucât susțin ideea de promovare a inovării și creșterii economice prin sisteme de înregistrare a mărcilor mai accesibile și cu o eficiență mai mare pentru toți cetățenii europeni. În Uniune, o marcă poate fi înregistrată fie la nivel național, la nivel de proprietate industrială a fiecărei țări sau la nivelul Uniunii. Acest raport implică coexistență și complementaritate între sistemele naționale și cel european de mărci comerciale, pentru a le face mai eficiente pentru întreprinderi în ceea ce privește reducerea costurilor și a complexității și scurtarea timpului necesar înregistrării acestor mărci comerciale. De asemenea, va crește previzibilitatea și securitatea juridică. Această inițiativă a Comisiei nu presupune un sistem nou, ci o modernizare și armonizare a sistemului de înregistrare a mărcilor. Susțin acest acord, care susține cele mai multe dintre interesele utilizatorilor. Trebuie să fim însă precauți la punerea sa în aplicare și să ne asigurăm că nu va duce la costuri procedurale ridicate pentru cetățenii din diverse țări ale Uniunii.